Señora Presidenta, señor Comisario, usted ha empezado el debate de hoy afirmando que la Comisión es consciente de que deben hacer más en el ámbito social.

Creo que la Comisión no es consciente ni de la gravedad de la situación que vivimos ni de la ambición necesaria que le exige la mayoría de los ciudadanos para inventar una salida distinta de la crisis. No son conscientes de la que está cayendo en la calle. En primer lugar, usted marca una estrategia económica radicalmente contraria a la que Europa necesita, que nos hace ir a más recesión, que ha aumentado las divergencias económicas entre los Estados y las desigualdades sociales entre los ciudadanos.

Señor Comisario, este Parlamento no acepta más palos de zanahoria, entreteniéndonos, imaginando una salida más justa de la crisis, mientras que ustedes hacen lo que les da la gana, sin rendir cuentas a nadie.